El transporte puede tener un gran impacto en los costes logísticos, y la carretera es reina en este dominio, ya que el transporte de mercancías por carretera representa el 65 de los fletes terrestres, según los estudios de la Comisión de

Las inversiones en infraestructura de transporte impulsan el crecimiento económico, crean riqueza, mejoran el comercio, la accesibilidad geográfica y la movilidad de las personas. La demanda de transporte por carretera ha ido en aumento debido a su competitividad, a su capacidad para mejorar la accesibilidad y ajustarse a la demanda de sus clientes. Es por lo tanto nuestro trabajo y deber conseguir metas que se ajusten a los nuevos tiempos. El Parlamento se compromete a trabajar en todos estos informes, ya sean reglamentos, ya directivas.

Pero debemos garantizar que el resultado refleje una política de transportes terrestres que promueva una movilidad justa, eficiente, segura y respetuosa del medio ambiente y, además, sostenible.